Hvala za besedo. Spoštovani predsednik! Lep pozdrav vsem! V poslanski skupini Desus z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje v zvezi z novelo Zakona o nepremičninskem posredovanju, saj po naši oceni prinaša večjo pravno varnost tako potrošnikom kot tudi nepremičninskim družbam, če ga primerjamo z veljavnim zakonom. Zbornica za nepremičninsko posredovanje ima očitno zelo močan vpliv v Državnem svetu, za katerega vemo, da je zastopnik interesnih skupin in ne državljank in državljanov. Zato je tudi razumljivo, da Državni svet stopi v bran interesov nepremičninske zbornice in ne potrošnikom. Posledica tega pa je seveda zahteva za ponovno odločanje o enkrat že potrjenem zakonu. Po naši oceni bi bilo smiselno, da se zakon ponovno potrdi, kajti v njem je mnogo več varovalk za potrošnike kot v veljavnem, čeprav nekateri trdijo ravno nasprotno. Se moramo zavedati, da ima potrošnik precej manj znanja kot nepremičninske družbe in je v pravnem prometu z nepremičninami šibkejsa šibkejša stranka, zato se je na primer ministrstvo odločilo za omejitve pri proviziji in stroških. Stroški v primeru, da posel ni bil sklenjen, so namreč po ugotovitvah inšpektorata doslej velikokrat znašali skoraj toliko kot bi znašala provizija, če bi bil posel sklenjen. Državni svet kot škodljivo določbo zakona ocenjuje odpravo obveznega izobraževanja za nepremičninske posrednike. Razumljivo je, da nepremičninska zbornica nasprotuje ukinitvi, saj to dodatno izobraževanje izvaja prav omenjena zbornica seveda proti plačilu. Ministrstvo dodatnega izobraževanja ni prepovedalo, je pa odpravilo obvezo že od leta dva tisoč osem za ta poklic. Velja nacionalna poklicna kvalifikacija, ki zahteva višjo strokovno izobrazbo in po oceni ministrstva zagotavlja, da nepremičninski posrednik deluje strokovno. Poleg tega je deregulacijo poklicev predlagala Evropska komisija in ne ministrstvo. Dodatno izobraževanje je torej potrebno, ni pa nujno, da ga predpisuje prav zakon. Ne smemo pozabiti, da so predlog zakona na pristojnem ministrstvu usklajevali z različnimi deležniki, na primer Zvezo potrošnikov, tržnim inšpektoratom in zbornico za nepremičninsko posredovanje. Ker so interesi potrošnikov in nepremičninskih posrednikov pri več vprašanjih nasprotni, popolna uskladitev predloga ni bila mogoča. Ministrstvo se je, to moramo priznati, bolj osredotočilo na varovanje javnega interesa in interesa potrošnikov, saj so ti v razmerjih z nepremičninskimi družbami šibkejša stranka. Ker v poslanski skupini Desus še vedno menimo, da mora država zaščititi šibkejše, in po naši oceni novela Zakona o nepremičninskem posredovanju to tudi omogoča, bomo tudi tokrat predlog novele zakona podprli. Hvala.